Unia Europejska dzisiaj bardziej potrzebuje rzetelnej analizy sytuacji na rynku energii po przyjęciu celów 3x20 w walce ze zmianami klimatu. Zamiast takowej forsuje się nowe cele redukcyjne, nie mając żadnej gwarancji, że na konferencji ONZ w Paryżu w roku 2015 dojdzie do globalnego porozumienia wszystkich stron.

przemysłu chemicznego do Stanów Zjednoczonych, gdzie dzięki gazowi łupkowemu jest tania energia i maleją emisje CO W wielu krajach europejskich polityka walki ze zmianami klimatycznymi przynosi efekt odwrotny, mianowicie zwiększenia emisji CO 2 zwiększonego zużycia taniego węgla spalanego w starych elektrowniach węglowych, podczas gdy nowe elektrownie gazowe nie są wykorzystywane ze względu na ceny gazu.

Uznał, że trwoniono ogromne pieniądze, wydając je na całkowicie chybione przedsięwzięcia, a często ich głównym celem były spekulacje finansowe.